Uczestnicy tego spotkania przedstawiali sposoby ograniczania wolności wypowiedzi poprzez nakładanie przez sądy ogromnych kar finansowych za poruszanie niewygodnych tematów historycznych i obronę tradycyjnych wartości, blokowanie dystrybucji filmów prezentujących niewygodne tematy, jak na przykład przyczyn katastrofy smoleńskiej, nękanie ciągłymi kontrolami rozgłośni katolickich, które nie sympatyzują z rządzącymi. Chciałbym jednak wymienić bardzo spektakularny przypadek zastraszenia dziennikarza śledczego w Polsce, którego złamano psychicznie fałszywymi oskarżeniami. W desperacji próbował popełnić samobójstwo. W liście pożegnalnym do dzieci napisał, aby nie wierzyły w oszczerstwa, które wypisują na jego temat. To tylko jeden z licznych przypadków, które odnotowaliśmy w czasie czerwcowego spotkania.